Das war alles auch eine Folge des falsch verstandenen Neo Liberalismus in der Tradition, muss man sagen, von Tony Blair und Gerhard Schröder.

Es ist gut, was sie vorlegt, es ist sehr erfreulich! Der Geltungsbereich, die Definitionsvereinheitlichung, die Strafbestimmungen da sind wir auf dem richtigen Weg. Peinlich genug, dass die USA bisher schon viel strengere Regelungen haben als wir.